2030. Los resultados se pueden ver en la web y en un marcador situado en el hall del edificio del Consejo en Bruselas hasta el 26 de mayo. En esta fecha, el Consejo de Competitividad será informado del resultado.